Hvala lepa za besedo, predsednik. Še enkrat, predstavniki izvršilne veje oblasti, kolegi in kolegice. Preden bom začel svojo razpravo sem dolžan, ker sem pozorno poslušal vse, vseeno malce, če lahko temu rečem, ker imam časa dovolj, skoraj v neki blagi obliki replike na posamezne razpravljavce pa bi kar začel. Svojo to repliko pa bi začel z navedbo, ki jo je podal spoštovani kolega Marko Pogačnik in mislim, da se tako pripravljavci tega zakona kot tudi vsi člani tega državnega zbora premalo zavedamo to, kar je omenil. Dejstvo je, da zakon velja za vse pravne subjekte v Republiki Sloveniji. In danes, ko sem poslušal, je govora predvsem o bančni luknji, o odgovornosti in tisto, ker v nekaj smeri se nikakor ne morem strinjati s potekom razprave, razen z zadnjim delom imenovanega poslanca, ki je lepo povedal, v Republiki Sloveniji so delujoče banke, jih je štirinajst, in o teh so zgolj tri, ki so v državni lasti, pa še za te vemo v strategiji premoženja, smo najverjetneje zelo blizu, da se bo to število zmanjšalo. In ne moremo mi v slovenski zakonodaji posiljevati pravne osebe, lastnike pravnih subjektov z neko zelo ozko zakonsko določbo, ki je namenjeno zgolj zaradi tega, kajti dve desetletji poslovanja bank v državni lasti sta bili, saj sedaj lahko rečemo, katastrofalni. Več prav gotovo v nadaljevanju. vsak pot ali vsakič, ko bo razprava, primerjava Islandija in Slovenija, bom ponovno isto poudarjal in tudi moram s tem začeti. Nikakršna primerjava ne more biti reševanje bančne luknje Islandija - Republika Slovenija, kajti v Islandiji pred nastankom njihove bančne luknje so že imeli normativno urejeno, se pravi, opredeljeno kaznivo dejanje slaba bančna praksa. V Sloveniji se o tem ne bi pogovarjal. In tisto, kar je ključno, vlada Islandije je ob nastopu takratne okoliščine sama porinila vse banke v državni lasti v stečaj. Rezultat je, da danes občani, državljani iz vloženega takratnega denarja v te banke dobivajo celo neko simbolično rento. Pri nas pa vlada v tistem obdobju gre v dokapitalizacijo, ampak to je zgodba zase. Kar se tiče resnosti, ki je bilo, saj s strani predlagatelja rečeno, da ni prave volje in podobno, da se temu pride do dna. Tukaj moram priznati, odločno temu nasprotujem, kajti za petmilijardno bančno luknjo z vso resnostjo v tem državnem zboru, ki je bil izvoljena komisija parlamentarna preiskovalna komisija, deluje zelo intenzivno. V dokaz temu je tudi vmesno poročilo, ki smo ga bili deležni ob predstavitvi pred kratkim in sam moram priznati, da pričakujem bistveni premik v procesu odkrivanja, pa čeprav se lahko pogovarjamo zgolj o politični odgovornosti. Ampak odločitve ali zaključke te parlamentarne komisije, pa moram priznati, da je za vse nas lahko zelo spodbudno. Kar se tiče kadrovanja, očitek koalicije in podobno, v primerih predvidevam, čeprav ni bilo konkretno v največji banki, lahko rečem, da se distanciram osebno od tovrstnega kadrovanja in upam, da bo v nadaljevanju čim manj tovrstnih slabih primerov. Tisto, kar je potrebno res izpostaviti, je , ki je iz strani predlagatelja, spoštovani, Horvat izpostavil, ja, vse te ljudi je potrebno spraviti v zapor. Zelo všečna politična retorika v tem državnem zboru, kajti vemo, da v zadnjih dveh letih se intenzivno, ne samo razpravlja, ampak so tudi določene aktivnosti v tem državnem zboru, ampak tovrstni postopki so izključno pristojnosti organov pregona. Tožilstvo, NPU, sodišče. In ob tej priliki moram še enkrat spoštovanega predlagatelja opozoriti, menim, da je bil on tudi prisoten, ko smo pred dobrima dvema letoma na enem od matičnih odborov razpravljali o vzrokih za bančno luknjo, kjer je bil prisoten znani cenilec gospod Kozina, in kaj je on takrat nam kot parlamentarcem zelo lepo povedal. Veliko zelo, da je sploh sedanje stanje glede težko ugotavljanja odgovornosti za bančne luknjo je bilo storjeno v tem državnem zboru in celo tudi povedal zakaj. Zato, ker se v kazenskih zakonih ni opredelilo, da je slaba bančna praksa tudi kaznivo dejanje. In kaj se dogaja danes? Da tisti, ki so na tak ali drugačen način odgovorni, zlorabljajo postopkovne razloge, da se zadeve zavlačujejo, ampak menim, da je vprašanje časa, ki se bo tudi to premaknilo v smer, v katero vsi pričakujemo. In za konec tega dela, preden začnem razpravo, se moram dotakniti tudi predstavitve spoštovane poslanke magistre Alenke Bratušek. Zakaj se mi danes o tem tudi pogovarjamo? Menim, da je en od ključnih razlogov tudi odločitev takratne njene vlade, ki je v tistem letu trinajst preprosto podržavila privatne banke. In menim, da je to se premalokrat o tem tudi govori. Tukaj na tej govornici pa poziva, da vendar stopimo skupaj in rešimo nastalo situacijo. Dostikrat letijo neupravičene, kakorkoli že bi človek rekel, besede na račun največje stranke SMC. Nas takrat sploh ni bilo zraven in pričakovati v letu, dveh čudežni preobrat, mislim, da je to popolnoma nerealno. In moram priznati, da je nenavadno, če temu tako lahko rečem, obnašanje tistega, ki je povzročil, da se privatni lastniki, so dobesedno podržavili, če govorim tukaj bank, kajti to je posledično pomenilo breme davkoplačevalcev, ki ga seveda na veliko se občuti, in ravno iz strani predlagateljev in tistih, ki veliko govorijo ob vsaki priložnosti, tudi v tem predlogu spremembe Zakona o bančni luknji nobene besede. Če ta delček zaključim, upam, da bo tudi ta del kdaj v razpravi, kajti ne samo, da se rešuje posledico, ampak imejmo pred očmi tudi vzrok. Bi pa potem prešel na uvodni del moje razprave, kolikor mi je še ostalo časa. Lahko povem in se bom opredeljeval zgolj na predlog zakona, kajti predmet bančne luknje, menim, da je velikokrat bil že na drugih odborih, in sem prepričan, da bo tudi še v nadaljevanju. V sami moji razpravi, ne želim polemizirati s konkretno vsebino predloga tega zakona, kajti tako imenovana teorija obetov, ki je zapisana, menim, da je to stvar strokovnjakov, ekspertov, predvsem pa tistih, ki odločilno vplivajo v procesih upravljanja in vodenja samih bank, kajti kot politik smatram, da nisem tako velik, če lahko temu tako rečem, poznavalec, da bi bil kredibilen zagovornik te teorije ali pa njegov nasprotnik. Zaradi tega lahko samo rečem, da v tovrstni razpravi se pa lahko malce dotikam te vsebine, ne morem pa se resnično glede samega pomena in implementacije v zakon opredeliti. To, kar je predlagatelj zapisal v sam zakon, moram priznati, da pa je prav, da ga preberem, kajti danes še ni bilo ne iz strani razpravljavcev, ne ostalih posebne teže, vendar menim, da je to ključno. Cilj predlagatelja je, da se izboljša ureditev, pogoj za imenovanje članov nadzornega sveta oziroma uprave bank, ki temelji na teoriji obetov, ki jo je razvil Nobelov nagrajenec za ekonomijo. Moram priznati, da temu cilju samo v neki smeri, bi človek rekel, zelo prisluhnil tudi v nadaljevanju , ki je zapisan pod točko dva tri. Poglavitne rešitve in tisto, kar človeku pade posebno v oči, je, da želi uvesti se s tem predlogom zakon nov kriterij dopustnosti imenovanja v nadzorne svete in uprave bank, po katerem bodo lahko na ta položaj imenovani, poudarek, le kandidati, le kandidati, ki so v preteklosti, glede na kazalnik deleža svojo nadpovprečno uspešnost. Moram priznati, da tukaj pa sem v neki smeri, ne bom uporabil besedo zmedo, ampak bil presenečen predvsem bolj v negativno kot pozitivno smer. Zakaj? Ustvaril sem si sliko, da poslanska skupina Nova Slovenija na podlagi prispevkov in razprav poslancev, da zelo dobro obvladajo pristop korporativnega upravljanja. Seveda vezano na upravljavsko funkcijo tako v gospodarstvu ko tudi finančnih institucijah, sploh sedaj, ko se pogovarjamo o bankah. Kajti bolj, ko človek ti ti dve sporočila, bistvo predloga zakona, bolj si ustvarja vtis, da gre bolj za sporočilo javnosti, da je so v poslanski skupini Nove Slovenije resnično odlični poznavalci teorije in prakse v upravljanju bank. Poudarjam, distanciram se od bančne luknje. Pogovarjam se izključno o tem predlogu, ki ga imamo na mizi. Kajti, eno je akademska, če temu lahko tako rečem, akademski ali znanstveni nivo, ki ni kaj oporekati. Lahko rečem samo pozdraviti, da se lahko soočimo s takim, recimo temu, akademskim izdelkom. Ampak ko se pogovarjamo pa v sistemu bank finančnih institucij, je pa ključno vprašanje njena praktična vrednost ali uporabnost. In v samem tem predlogu zakona lahko samo rečem, da nekako izhaja zgolj samo neka praznina, kar se tiče tovrstne teorije, vezano v praksi. In tukaj imam resnično že na začetku temeljno vprašanje predlagatelju, ali lahko pove, v kateri banki , sumim, da v Sloveniji ali pa bom prijetno presenečen, ali pa v tistih bankah, ki se tako radi zgledujemo po njih, je tovrstna teorija tako imenovanega izboljšanja pogojev pri izbiri kandidatov, teorija obetov, uveljavljena. In v zvezi s tem moram priznati, da sem nekako dobil ali sebi postavil vrsto vprašanj, ki se potem logično nadaljuje, kako od nekega dobrega ali odličnega znanstvenega dela, ki je celo nagrajeno, sedaj pa kar implementirati v ta naš slovenski prostor, za katerega pa vemo in mislim, da je večina prav gotovo s skupnim imenovalcem, katastrofalno vodenje in kadriranje bank v državni lasti v zadnjih desetletjih. In nekaj vprašanj, ki so se mi pojavila v zvezi s to implementacijo tega predloga, bi potem tudi navedel. Dejstvo je, da pozabljamo, in predvidevam tudi predlagatelj v hotenju po boljšem jutri, boljšem pristopu, da v Republiki Sloveniji vseskozi do prihoda tujih lastnikov so banke delovale v državni lasti, razen redkih izjem, ki so prišli s svežim kapitalom in ustanovili banke. Ampak mi se ne pogovarjamo o njih. Kajti privatni lastnik nima nobenega tovrstnega problema, kot ima država Republika Slovenija v zvezi s svojimi bankami. Spet sem na desetletjih. In ... Sklicevanje se na enega od ključnih kriterijev nedonosnih terjatev oziroma slabe terjatve so se v Republiki Sloveniji pred prenosom evropskih direktiv, sploh pa z vstopom v Evropsko unijo, dobesedno tovrstne terjatve razvrščale ali kategorizirale v neki smeri po principu tistih, ki so odločali. Ne želim tukaj delati kakršnokoli krivico, ampak fokusirani smo spet na tistih bankah, v katerih je posledično bilo tudi dokapitalizacija. In dejstvo je, da vsi vsa tovrstna razvrščenost posojil ali kreditov, vemo zelo dobro, da večino stvari do prenosa posameznih direktiv, vezanih na bančništvo, so praviloma bila razvrščene ali kategorizirane v skupino A, B, morda tudi C. In žal, tudi parlamentarna komisija sedaj ali že prejšnja ugotavlja, da velika večina, posebno pa tisti, ki so imeli zelo velike zneske odobrenih kreditov, so bili tudi v procesih reprogramiranja, kar pomeni, ko se je malce podrobneje zadeva gledala, se je ugotovilo, da so bili malo ali milo rečeno, zavajajoča razvrstitev tudi ob sodelovanju vseh tistih akterjev, ki so bili ključni, da bi lahko tudi popravili realno ali objektivno oceno. Na koncu se je zgodilo, da so tovrstne kategorizacije se morale prekvalificirati v tisto objektivno in realno stanje, posledica temu so bili odpisi terjatev, ki se tudi v tem državnem zboru skoraj nikoli ne dotika nobeden, tudi za nazaj. In v letu dva trinajst, kot znano, dokapitalizacija ter prenos slabih terjatev na DUTB . Tisto, kar v neki smeri je tudi neposredno povezano na to članstvo, če temu lahko tako rečem, uprav ali nadzornih svetov, pogrešam in sprašujem, ali se je predlagatelj tudi kaj poglobil, glede na to, da prenos te tako imenovane teorije obetov, kaj to pomeni realno tudi za slovenski, recimo temu bančno poslovni zaposlitveni prostor. Kajti zavedati se moramo, da vsi člani uprav, tako menim, kolikor poznam, in tudi člani nadzornega sveta imajo v svojih pogodbah o zaposlitvi tudi konkurenčne klavzule. In ravno konkurenčne klavzule so tista varovala, da se ne omogoča posameznim nosilcem, in to najvišjim nosilcem, prehod v konkurenčne banke. Ampak to ni stvar treh mesecev, kot se pogovarjamo v zadnjem času, da je to odpovedni rok odpovedni rok tudi za najodgovornejša mesta ali pozicije, v državni lasti na posameznih subjektih. Ampak konkurenčne prepovedi veljajo vrsto let, odvisno od pozicije in tudi uveljavljenih strokovnjakov. To se pravi, tudi pri implementaciji tovrstne teorije se potem vprašamo, koliko pa je potem še na razpolago domačih slovenskih strokovnjakov, če niso bili vpeti v sistem recimo temu soodgovornosti pri nastanku bančne luknje, in tistih, ki niso bili in imajo konkurenčne klavzule, preprosto tega kadra skoraj ni. Kar se tiče pa s predlagano rešitvijo poslanske skupine NSi, da se odpira, ki je velikokrat rečeno veliki zagovornik privatnemu sektorju v Republiki Sloveniji pa sploh privatni lastnini, pa moram priznati tukaj, da mi je malce nenavaden, nenavaden ta predlog ali stališče, kajti ocenjujem, da s tem predlogom se onemogoči lastniku banke, da samostojno določi osebo, ki ji zaupa, v tem primeru vodenje preko uprave ali nadzornega sveta. Zakaj tako razmišljam? Predvsem o tem, ki sem že tudi prej navedel, ki je zelo jasno zapisano pod poglavitno rešitve in bom še enkrat ponovil, vsaj ta del stavka, po katerem bodo lahko na ta položaj imenovani le kandidati. In tukaj se sedaj vrnem na tisti uvodni stavek, ki sem ga imel in sem v neki smeri podprl stališče kolega iz poslanske skupine SDS. Tovrstni predlogi urejajo zakonsko materijo za vse pravne subjekte v državi Republike Slovenije. In še enkrat ponovim, danes imamo bank z različno lastnino, predvsem privatno lastnino in tri hranilnice. In preprosto je to tudi en od ključnih razlogov, da tovrstne pobude ali predloge sam ne morem podpreti, kajti posegamo dobesedno s tako zakonsko ureditvijo v tisto temeljno pravico lastnika, da se sam odloči, katerega bo imenoval ali kadroval. In sedaj se skozi zakonske mehanizme uvajati je zame to resnično nasprotujoče v odnosu do te temeljne lastnice. Sedaj, ko se pogovarjamo o tej tako imenovani, recimo temu, ne moremo se izogniti bančni luknji. Kljub vsemu se v teh razpravah premalo dotikamo nekaj, saj v Sloveniji cel bančni sistem pa vseeno ni tako slab. Vrti se pa samo okoli bank v državni lasti. In tudi tukaj moram priznati, da sem kritik različnih razprav, kajti zanemarjamo ali pa v nekaj smeri podcenjujemo vlogo tistih bank, ki pa popolnoma normalno dobro delujejo tako kot v sosednjih državah . In skozi prizmo zgolj problemov državnih bank , pravnih oseb v Republiki Sloveniji, vsaj na področju v neki smeri jih ne zanima. Imajo pa marsikdaj občutek, da letijo tovrstne razprave in negativnost do tega segmenta tudi na do njih, kar pa ni prav. In za konec, kaj pogrešam ali kaj je tisto, ki človeku spodbudi, da mogoče malce poglobljeno pogleda tudi vsebino samega predloga. V samem predlogu ste zapisali načelo, in sicer predlog zakona sledi načelu gospodarnosti in načelu odgovornosti. Moram priznati, da s tem preprosto res ne morem biti zadovoljen iz popolnoma drugega razloga, ki pa menim, da bi moral biti v tem kontekstu vsaj malce naveden. Veste, da smo v tem državnem zboru sprejeli Zakon o bančništvu dva . In moram priznati, da sem vesel, da smo takrat uspeli določene zadeve tudi vgraditi, predvsem za tiste osebe, ki so najbolj ključni in odgovorni v procesih upravljanja ali korporativnega upravljanje bank. In po tem zakonu velja strožji strožje načelo, načelo ne samo dobrega gospodarja, ampak tudi skrbnega. In to je tisto, kar je prava popotnica, da se zadeve spremenijo na bolje v slovenskem bančnem prostoru. Hvala lepa.